Bevor wir zur Abstimmung kommen, habe ich noch eine Erklärung abzugeben. Sie werden sich daran erinnern, dass der Präsident am

6. Juni, mit dem Einspruch von Herrn Synadinos beschäftigt, diesen Einspruch behandelt und einstimmig den Beschluss des Präsidenten bestätigt. Die Sanktion besteht in der Streichung des Anspruchs auf Tagegeld für die Dauer von zehn Tagen. Der Beschluss ist dem Kollegen Synadinos gestern zugegangen.